Señora presidenta, comisario Reynders, sabe que ayer mismo tuve ocasión de recordar que esta institución —este Parlamento Europeo— es la única directamente electiva de la Unión representa a la ciudadanía y, por lo tanto, también expresa sus preocupaciones y sus temores frente a la que está resultando ser

Inesperadamente, cuando la ciudadanía respondió ante la convocatoria electoral con un incremento, por fin, de la participación, ignoraba que nos abismábamos en una crisis que ha impactado sobre todas nuestras constantes vitales. Pero el Parlamento Europeo, representando a la ciudadanía, ha respondido desde el minuto uno. Adoptamos una Resolución en abril, otra en mayo y otra en junio, respecto del impacto que las medidas de emergencia adoptadas por los Estados miembros ante la pandemia de COVID 19 y sus estragos estaba teniendo sobre el que, a mi juicio, es el activo más preciado de la experiencia europea la libre circulación de personas sin restricciones en las fronteras interiores de la Unión. Y, en consonancia con esta preocupación, planteamos una pregunta oral, que equivale a lo que en el Derecho parlamentario de muchos Estados miembros se considera una interpelación, seguida de una resolución. Y aquí está la Resolución veintitrés considerandos y otros veintitrés apartados en los que exigimos a los Estados miembros y a la Comisión que estén a la altura, con un mensaje claro el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales importan

No solamente importa siempre, sino que particularmente importa en tiempos de crisis, porque una crisis nos desafía respecto de lo que decimos ser puede sacar de nosotros lo mejor, pero también lo peor. Y es muy importante que, a estas alturas, cuando todo el año 2020 ha sido consumido por la reacción frente a la pandemia, empecemos ya a deducir algunas lecciones, extraigamos algunas conclusiones. Y la primera, efectivamente, es que el Derecho está aquí para ser tomado en serio, y esto transmite un mensaje que tiene que ver con los principios de necesidad y de proporcionalidad pero, sobre todo, de acotamiento temporal time frame— limitación temporal cuando se adoptan medidas que pueden tener un impacto sobre el Estado de Derecho, la democracia, la calidad de la democracia que estilamos

Y esta Resolución repasa íntegramente el impacto que estas medidas de emergencia han tenido sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos, en primer lugar, sobre los que están consagrados en la Carta.

hay una Directiva sobre la libre circulación, que ha sido ignorada, cuando no conculcada, en la prisa por adoptar medidas de emergencia. Y la Comisión es responsable, como guardiana de los Tratados, de velar por que los Estados miembros se atengan a los principios de proporcionalidad y necesidad en las restricciones impuestas a la libre circulación y por su acotamiento temporal, de modo que, en cuanto sea posible, esas restricciones sean levantadas. Del mismo modo, nos ocupamos de los derechos fundamentales consagrados en la Carta la libertad de expresión —incluso de expresión del disentimiento frente a algunas de las medidas adoptadas por los Estados miembros—, protesta, reunión right of assembly derecho de manifestación. Sin duda ninguna, derechos condicionados por las medidas de emergencia, condicionados por la necesidad de velar por la salud pública, pero ni se han extinguido ni han desaparecido de la Carta de los Derechos Fundamentales. Por tanto, las medidas que impacten sobre esos derechos tienen que ser también proporcionadas y estar acotadas en el tiempo. Nos importa particularmente la libre comunicación de las ideas, porque, si nos ocupamos en este Parlamento Europeo de la desinformación, debemos ocuparnos todavía más cuando esa desinformación tóxica produce daño a la salud de las personas desinformación dirigida a confundir o a poner en cuestión el conocimiento científico y a generar un estado de miedo y de ansiedad fácilmente explotable por los demagogos y populistas, que pescan en el río revuelto del miedo de la ciudadanía ante el impacto de la pandemia. Es muy importante, por lo tanto, que la Unión Europea adopte las estrategias necesarias para defenderse frente a los ciberataques, frente a la ciberdelincuencia, pero también frente a la desinformación. Nos preocupa particularmente el impacto de las medidas de emergencia sobre el Derecho penal y el Derecho penitenciario medidas penales desproporcionadas, represivas, sanciones desproporcionadas, carentes de asiento en los principios del Derecho sancionador y nos preocupa igualmente el impacto sobre la democracia y el control parlamentario y el control judicial. Esas son las recomendaciones de la Comisión de Venecia, son las recomendaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia, que no pueden ser conculcadas ni ignoradas, ni siquiera en tiempos de pandemia. Por tanto, exigimos a los Estados miembros que extraigan las lecciones, que, allí donde ha habido medidas de emergencia, esas medidas de emergencia sean coherentes con sus ordenamientos constitucionales, y que, donde no haya una previsión previa, se adopten ahora las legislaciones específicas que nos permitan responder